Önök holnap szavaznak a Montenegró európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalásról. Igen elismerésre méltónak tartom az Európai Parlament elkötelezettségét, hogy megőrizze az Európai Unió nyitottságát. Egyúttal fontos szerep hárul Önökre abban is, hogy a tagállamok közvéleményét megnyerjük a bővítés ügyének, a feltételességen alapuló bővítés ügyének. Jelen állásfoglalás, amelyet holnap fognak elfogadni, szintén visszaigazolja e felelősségnek a felismerését. Hadd mondjam el Önöknek, hogy a Tanács is maximálisan elkötelezett. Az Európai Tanács által jóváhagyott, megújított bővítési konszenzusnak megfelelően,

Szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az elvégzett jó munkáért, azért, hogy ezzel az állásfoglalással hozzájárulnak a Montenegró által elért eredmények megszilárdításához, amelyre nagy szükség van az egész csatlakozási folyamat során. Montenegró európai perspektíváját számos alkalommal megerősítettük már. Az ország stabil helyzete, európai irányultsága, amelyet mindegyik politikai párt és a polgárok többsége is támogat, és a különböző etnikai csoportok közötti nagyfokú egyetértés, mind olyan jellemzők, melyek Montenegrót a Nyugat Balkán egyik stabilizáló tényezőjévé teszik. Ne felejtsük el, hogy Montenegró 12 hónap alatt elérte a vízumliberalizációt, a stabilitási és társulási megállapodás megkötését és a tagjelölti státuszt. Ezek komoly eredmények, amelyek igazolják, hogy az európai perspektíva motorként hajtja egy ország felkészülését.

Az előrehaladásnak köszönhetően tovább lehet lépni az ország európai programjában, újabb kötelezettségvállalásokra kerülhet sor, és újabb elvárásokat fogalmazhatunk meg. Ennek érdekében az uniós intézmények és a tagállamok különböző szintű és különböző területekkel foglalkozó delegációi mostanában naponta üléseznek. Üdvözöljük tehát Montenegró jelenlegi lépéseit, különösen a kormány frissen elfogadott cselekvési tervét, amelyet a Bizottság véleményében megfogalmazott ajánlásokra válaszul készített, és üdvözöljük az alkalmazott módszert is, nevezetesen, hogy a cselekvési terv kidolgozása előtt a kormány széles körű konzultációt folytatott a civil társadalommal. Engedjék meg, hogy gyorsan felsoroljam azokat a területeket key priorities, ahogy hívjuk őket ahol előrelépésre van szükség. Ezeket a Bizottság

Ilyenek a jogállamiság megszilárdítása, a közigazgatási reform továbbvitele, és a közigazgatási kapacitás megerősítése, az alkotmánynak megfelelő választási törvény elfogadása, és a médiaszabadság növelése. Ez nem csak jogi szempontból fontos, hanem a hatóságok politikai érettségének is próbaköve egyben. Rendkívül fontos továbbá a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogi státuszának garantálása és jogaik tiszteletben tartása, továbbá a szervezett bűnözés és a korrupció felszámolásáért folytatott küzdelem. E téren is komoly előrelépést várunk Montenegrótól. Ahhoz, hogy általában a stabilizációs és társulási folyamat bármely következő lépésére, s konkrétan a csatlakozási tárgyalások megkezdésére sor kerülhessen, nagyon fontos, hogy Montenegró ezeken a területeken előrelépést érjen el, és további erőfeszítéseket tegyen. Elengedhetetlen, hogy a vállalásait teljesítse, és kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni. Tisztelt képviselők! Montenegró fontos szerepet játszik a regionális együttműködésben. Szorosan együttműködik szomszédaival, és őszintén üdvözöljük azt a konstruktív szerepet, amelyet a régió stabilitásában és a jó szomszédi kapcsolatok előmozdításában betölt, különösen a délkelet európai együttműködési folyamat soros elnökeként. Montenegró ezen kívül otthont ad a Regionális Együttműködési Tanács kultúrával és társadalommal foglalkozó új munkacsoportjának, a Cetinjei Parlamenti Fórumnak. Az integráció elképzelhetetlen regionális együttműködés nélkül, Montenegró pedig példaértékű e tekintetben. A Parlament által elfogadandó állásfoglalás az eredmények valós leltárát jelenti. Korrekt leírása az adott helyzetnek, s a tagjelölt számára hasznos sorvezető a feladatokról. Gratulálok a jelentéstevőnek, és mindannyiuknak, akik aktívan bekapcsolódtak a dokumentum alakításába. Végezetül arra szeretném ösztönözni Montenegrót, a montenegrói hatóságokat, hogy folytassák a reformtörekvéseket, és törekedjenek arra, hogy megfeleljenek saját polgáraik várakozásainak.